Erst vor kurzem haben wir im großen Plenarsaal unseres Parlaments in Brüssel einen internationalen Workshop zur elterlichen Verantwortung und zum Schutz von Kindern veranstaltet, den zu leiten ich die Ehre hatte. In Europa gibt es immer mehr ausgesetzte und aufgegebene Kinder, die nicht auf Dauer in Waisenhäusern leben sollen. Es ist deshalb unsere Pflicht als Gesetzgeber, das Recht auf internationale Adoption innerhalb der EU zu stärken, damit diesen Kindern geholfen werden kann. Dies verlangt auch Artikel 24 unserer Grundrechtecharta, in der es heißt Kinder haben Anspruch auf den Schutz und die Fürsorge, die für ihr Wohlergehen notwendig sind.

Hier helfen nur internationale Regelungen, die die immer noch bestehenden unterschiedlichen nationalen Regelungen beseitigen und durch klare und einfache Prinzipien ersetzen. Dabei darf bei allem gesetzgeberischen Eifer nicht aus dem Blickfeld geraten, dass die EU mit der Haager Konferenz für internationales Privatrecht kooperieren muss, um ein abgestimmtes Vorgehen zu gewährleisten. Die EU sollte also auf diesem Gebiet nicht das Rad neu erfinden.